Nombre de nations, en particulier la France que je représente dans cette Assemblée, ont choisi d'envoyer un message très clair. Oui, ne vous en déplaise, mes chers compatriotes. Ils ont choisi d'envoyer un message très clair Non à l'Europe de Bruxelles.

Non à l'immigration massive organisée. Non à la dilution de nos identités. Oui à nos nations. L'Union européenne est devenue un projet fou, un projet mortel, dont progressivement les peuples se détournent. Mais aussitôt les urnes dépouillées, les représentants d'une classe politique d'un autre âge arc boutés sur la défense de leurs privilèges et obsédés par le maintien du système qu'ils défendent, prêts à toutes les compromissions merci de nous en avoir donné encore aujourd'hui la preuve pour défendre les intérêts qui ne sont pas ceux de nos peuples, affolés sans doute par le résultat des élections on les comprend ont choisi de tourner le dos au message démocratiquement lancé au printemps. Les conservateurs et les socialistes je ne parle pas des libéraux, ce sont les mercenaires une fois encore, selon leurs vieilles et détestables habitudes se sont immédiatement répartis les postes, niant tout du désir de changement et d'intégrité exprimé dans les urnes. Entre le PPE et le PSE, entre l'UMP et le PS pour parler des partis français c'est l'habituel partage du gâteau. À toi le Parlement, à moi la Commission.

Et ne nous faites par croire que les peuples européens auraient, lors des élections européennes, choisi Jean Claude Juncker plutôt que Martin Schulz à la tête de la Commission ou l'inverse, d'ailleurs. L'un comme l'autre sont dans les pays de l'Union européenne de parfaits inconnus qui ne représentent rien et n'incarnent rien! Monsieur Juncker, vous êtes arrivé à la tête d'une institution à laquelle les patriotes en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, récusent toute légitimité.

Vous n'avez en aucune manière été choisi par le peuple français, ni par aucun autre d'ailleurs. Vous n'êtes donc en rien fondé à vouloir prétendre diriger la vie de nos concitoyens. Votre pouvoir immense et illégitime, vous le tiendrez de traités imposés aux peuples malgré leur vote et de lobbys financiers et commerciaux qui font le siège de votre institution pour la corrompre chaque jour davantage. Vous représentez donc dès cet instant l'archétype du déni de démocratie.

Nous les mettons en pratique et nous attendons quelque temps pour voir ce qui se passe. S'il n'y a pas de hurlements et pas de révolte, la majorité ne comprenant pas ce qui a été décidé, nous continuons au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Quel aveu!

Martin Schulz aurait pu prendre votre place. Peu importe. Ce sont de toute manière les mêmes orientations qui guideront l'action délétère de la Commission. C'est l'obsession de la fin de la nation. Une dangereuse utopie fédéraliste qui continuera de dominer. C'est la promesse pour les peuples d'Europe et, en particulier, pour le mien, le grand peuple français, de moins de démocratie, de plus de misère, d'inégalités et de dilution de notre identité nationale. Vous contribuerez, après M. Barroso, au malheur des peuples d'Europe. Vous avez d'ailleurs été mis à ce poste pour cela. Vous dirigiez un paradis fiscal, vous voici désormais gardien des enfers européistes.

Belle promotion! Mais votre utopie fédéraliste, votre obsession de la fin des nations, nous la combattrons, Monsieur. Nous la combattrons ici et dans nos pays respectifs. Nous la combattrons avec d'autant plus d'énergie que nous mesurons chaque jour les progrès que nous réalisons dans nos nations. En France et dans d'autres pays aussi, les patriotes sont désormais les plus nombreux. Ils sont encouragés par leur résultat aux élections, scrutin après scrutin, et n'attendent plus qu'une chose pouvoir envoyer votre Commission et toute cette technostructure européenne aux oubliettes de l'histoire. En attendant, nous voterons contre vous. Sachez que nous serons nous, élus patriotes, les plus scrupuleux observateurs de vos méfaits, que nous dénoncerons auprès des peuples.

Vous êtes sous surveillance comme tous ceux qui, comme vous, représentez un système en déroute.